A szén dioxid árának emelése a zöld beruházások ösztönzését szolgálta a maga idejében.

Feladatunk politikai eszközökkel a zsugorodás mérséklése, versenyképességünk stabilizálása. Beruházás nélkül a szén dioxid piac mesterséges támogatása az állami költségvetés és az energiavállalatok pénzügyi támogatására fordítódik, a feldolgozóiparok és a lakosság terheinek növelésével. Sajátos magyar szempont, hogy az egy főre jutó üvegházhatásúgáz kibocsátás kisebb, mint a fejlett országoké, így saját felzárkózásunkat is nehezíti a javaslat ebben a formában.